gengið er til dagskrár og tekið fyrir eina dagskrármálið stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana sem verður útvarpað og sjónvarpað héðan úr alþingishúsinu umræðurnar skiptast í þrjár umferðir forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa tólf mínútur í fyrstu umferð í annarri umferð hafa þingflokkarnir sex mínútur en í þeirri þriðju fimm mínútur hver þingflokkur röð flokkanna er í öllum umferðum

ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokk verða geir h haarde forsætisráðherra í fyrstu umferð arnbjörg sveinsdóttir sjötti þingmaður norðausturkjördæmis í annarri umferð og halldór blöndal öðrum þingmönnum norðausturkjördæmis í þriðju umferð ræðumenn samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð ingibjörg sólrún gísladóttir níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður rannveig guðmundsdóttir annar þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri og kristján l möller þriðji þingmaður norðausturkjördæmis í þriðju umferð fyrir framsóknarflokk tala jón sigurðsson iðnaðar og viðskiptaráðherra í fyrstu umferð í annarri jónína bjartmarz umhverfisráðherra og í þriðju umferð sæunn stefánsdóttir ellefti þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða steingrímur j sigfússon fimmti þingmaður norðausturkjördæmis í fyrstu umferð í annarri þuríður backman tíundi þingmaður norðausturkjördæmis og í þriðju umferð kolbrún halldórsdóttir áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður fyrir frjálslynda flokkinn tala í fyrstu umferð guðjón a kristjánsson fimmti þingmaður norðvesturkjördæmis sigurjón þórðarson tíundi þingmaður norðvesturkjördæmis í annarri umferð en í þriðju umferð magnús þór hafsteinsson níundi þingmaður suðurkjördæmis